Je voudrais faire deux remarques. La première, un peu aussi au titre de l'intergroupe Lutte contre l'extrême pauvreté, dont j'assure maintenant la présidence je crois qu'il y a une vraie question que nous ne pouvons pas éluder en Europe sur la subsidiarité et ce qui relève de chacun des niveaux de décision. Je respecte ce principe, et il y a dans mon groupe des collègues d'ailleurs qui ont une lecture beaucoup plus stricte et plus juridique de la subsidiarité. On peut considérer qu'il n'appartient qu'aux États membres et au niveau local de s'occuper des plus démunis. Cependant, je crois que ce serait tout de même une très grave erreur de laisser à l'Europe uniquement le rôle de père Fouettard, le rôle de l'institution qui impose les plans de rigueur et d'austérité, et de considérer que tout ce qui apporte un secours aux personnes les plus vulnérables de notre société relève uniquement

J'appelle ici, Monsieur le Commissaire, à la défense de la stratégie Europe 2020. Je suis très préoccupée de voir que, dans les conclusions du Conseil européen, on a glissé de la stratégie Europe 2020 au pacte pour l'euro plus, où il n'est plus du tout question de lutte contre l'exclusion et la pauvreté. Deuxième remarque dans la perspective de la réforme de la PAC, je crois aussi que la question de l'alimentation mérite d'être regardée sous l'angle de la politique agricole commune. Je n'ai pas de solution aujourd'hui, je ne prends pas position définitivement.

Quel type d'alimentation la politique agricole commune fournit elle?

Je crois que c'était l'esprit en tout cas des fondateurs de la PAC. Nous aurons l'occasion d'en parler et je compte sur vous, Monsieur le Commissaire, pour nous aider à avoir une réflexion approfondie et surtout des mesures concrètes pour tous.